Señor Presidente, yo también me uno a la felicitación por la iniciativa del compañero Cercas. Desde luego, creo que la Comisión necesita precisamente este tipo de iniciativas y, por lo tanto, son fundamentales, sobre todo porque los ciudadanos son cada vez más escépticos y contrarios a la construcción europea.